Evropa dnes stojí na pokraji když ne recese, tak minimálně stagnace. Překonat toto období bude velmi obtížné.

Zvýšení mobility kvalifikovaných pracovních sil a snížení počtu regulovaných povolání je účinným lékem na současné ekonomické problémy některých členských států. I proto bych si dovolil apelovat na členské státy, aby nepodléhaly populistickému vábení ochranářských opatřeních pro národní trhy pracovních sil. Ba naopak, aby existující bariéry odstraňovaly rychleji a na místo vytváření národních preferenčních opatření se soustředily na posílení vlastních silných stránek v konkurenční soutěži na fungujícím vnitřním trhu.